My sa snažíme o to, aby komunikácia medzi ľuďmi bola čo najotvorenejšia.

Kto vytvára legislatívny rámec, kto vytvára pravidlá pre takéto podnikanie?

My sme to, kto nesie zodpovednosť za takéto podnikanie, my vytvárame legislatívny rámec, my vytvárame zákony, takže vlády, parlamenty, tí sú zodpovední za ochranu detí pred hazardom a hrami. V čase, keď pornografia a hazard prichádzajú do domácností v 3D kvalite, rodičia nemajú žiadnu nádej uchrániť svoje deti pred týmito vplyvmi a brániť im v tom, aby sa zapájali do takýchto aktivít. Preto si myslím, že tu je základná povinnosť Komisie, Európskeho parlamentu, aby vytvorili právny rámec, aby nezastupovali v tomto prípade svojou nečinnosťou tých, ktorí podnikajú, ale aby zastupovali tých, ktorí ich volia a ktorým sú zodpovední. Ďalší problém, na ktorý by som chcel poukázať, je kontrola toku peňazí. V jednotlivých krajinách sa finančné prostriedky z hazardných hier a z tohto druhu činností dávajú na podporu športu, kultúry, vzdelávania. Ak nám bude finančný tok z jednotlivých krajín utekať na Bahamy a do daňových rajov, tak sa pýtam, či z týchto peňazí sa dostane niečo späť na podporu športu v jednotlivých krajinách. Pretože ak podnikáme a hráme hazardné hry cez internet, tak zisky sa tvoria niekde inde ako v krajinách, odkiaľ pochádzajú hráči. Tento problém rovnako nie je riešený a ustrážený dostatočne a myslím si, že je potrebné naozaj, aby Európska komisia sa zobudila a začala pracovať na rámcových pravidlách pre tento druh podnikania, aby sme vytvorili také podmienky, že jednak neohrozíme zdravie